Wydaje mi się, że najważniejszym problemem jest stałe i realne zainteresowanie, bardzo mocne instrumenty, tak by naciskać na państwa, które nie czynią postępów jeśli chodzi o konsolidację swego budżetu. Tolerancja w tym zakresie prowadzi bowiem do wielkich kryzysów, z których wychodzi się bardzo długo i za które płaci się dużą cenę. Rozwiązania, które zostały przyjęte przez nasz Parlament osobiście wydają mi się tylko pierwszym krokiem. Jest to dobry początek, ale chcę podkreślić z całą mocą, że jest to dopiero pierwszy krok. Potrzebna będzie dalsza determinacja, dalsza konsekwencja i bardzo twarda polityka prowadzona przez poszczególne państwa.